Pani Przewodnicząca!

9. programu ramowego. Dlatego istotne jest przyjrzenie się kwestii wydawania środków w Horyzoncie 2020, a także w funduszach strukturalnych, zwłaszcza gdy chodzi o różnice w udziale w Horyzoncie 2020 krajów tak zwanej trzynastki i reszty Unii. O tym już była mowa. Przede wszystkim chodzi o to, żeby fundusze strukturalne wydawać na poważne inwestycje w przyszłość, a nie tylko sprawnie je wydawać, a równocześnie ukończyć europejską przestrzeń badawczą oraz realizować strategię Europa 2020. Dwa przykłady, co można by zrobić kompatybilność Horyzontu 2020 i funduszy strukturalnych jest konieczna, na przykład pomoc publiczna jest dopuszczalna w funduszach strukturalnych, ale nie w Horyzoncie 2020 inteligentne specjalizacje to kryterium finansowania w funduszach, ale znów nie w Horyzoncie 2020. Między innymi przez takie różnice pieczęć doskonałości, o której tu była mowa, nie działa dziś tak dobrze, jak by mogła, dlatego jednolite standardy są potrzebne dla wszystkich instrumentów. I wreszcie ważne jest, aby było większe otwarcie sieci badawczych na uczestników z krajów trzynastki, większa równowaga geograficzna w grupach eksperckich i doradczych.